Jest to oczywiście efekt dłuższego trwania życia, i dobrze, ale też niższej dzietności, i to jest źle.

Palącą potrzebą jest podejmowanie większych inwestycji, ale to jest też rynek pracownika, dlatego musimy przyglądnąć się, jaki jest standard pracy.